OLAF sam nie może prowadzić śledztw. OLAF owi nie wolno kontrolować komisarzy, a wróble na dachu ćwierkają o gigantycznych nadużyciach wśród komisarzy.